Madame la Présidente, voter un accord commercial libéral avec un régime autoritaire communiste au nom de la défense des droits de l'homme relève vraiment du surréalisme et vous savez que je suis belge d'origine, pays du surréalisme, comme M.

Pourtant il était, il est possible de faire mieux par rapport à cet accord.

Un changement de ce type, Monsieur le Commissaire, est tout à fait possible, mais encore faut il en avoir la volonté politique. Vous, Monsieur le Commissaire, mais aussi nous, en tant que Parlement, donnons nous le temps encore de modifier cet accord, comme nous l'avons fait avec l'ISDS en son temps.